sextíu og sjö frumvarpið er tvær greinar í fyrri grein þess eru lagðar til breytingar á tuttugustu greinar laganna um sjúkratryggingar á þá lund að sjúkratryggingar taki til tannlækninga allra öryrkja og þeirra sem eru tuttugu og fimm ára og samið hefur verið um samkvæmt fjórða kafla laganna gert er ráð fyrir í síðari grein frumvarpsins að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu í ákvæði til bráðabirgða er mælt fyrir um að fyrsta janúar tvö þúsund og tíu hækki aldursmörkin sem sett hafa verið tuttugu og fimm ár upp í tuttugu og átta ár og síðan hækki þau um þrjú ár um hver áramót þar til þau hafa náð fjörutíu árum þá ná sjúkratryggingarnar yfir þá sem eru fjörutíu ára og yngri auk aldraðra og öryrkja með frumvarpinu fylgir stutt greinargerð svohljóðandi með leyfi forseta með frumvarpinu eru lagðar til verulegar breytingar á greiðsluþátttöku ríkissjóðs í tannlæknakostnaði landsmanna frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi en er nú lagt fram breytt vegna tilkomu nýrra laga um sjúkratryggingar númer hundrað og tólf tvö þúsund og átta með frumvarpi þessu eru eins og fyrr segir lagðar til verulegar breytingar á greiðsluþátttöku ríkissjóðs í tannlæknakostnaði landsmanna gert er ráð fyrir að tannréttingar verði felldar inn í tannlæknaþjónustuna og greiddar með sama hætti og sjúkratryggingin og látin ná til fleiri en nú er aldursmörkin verði hækkuð strax úr átján árum í tuttugu og fimm ár við næstu áramót og síðan árlega um þrjú ár þar til allir fjörutíu ára og yngri auk aldraðra og öryrkja falla undir sjúkratrygginguna fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán ekki er lagt til að stíga skrefið til fulls að svo stöddu en af hálfu flutningsmanns er markmiðið að kostnaður sjúklings við tannlækningar án tillits til aldurs verði meðhöndlaður eins og annar lækniskostnaður og falli að lokum inn í sjúkratrygginguna gert er ráð fyrir að greiðsluþátttaka sjúklings verði föst fjárhæð sambærileg við kostnað við aðra læknisþjónustu utan sjúkrahúsa og ákveðin í gjaldskrá sem ráðherra setur en horfið frá því fyrirkomulagi sem verið hefur að endurgreiðsla ríkisins miðist við gjaldskrá sem ráðherra setur án tillits til þess gjalds sem tannlæknar innheimta fyrir þjónustu sína á þessum tímapunkti hefur sjúkratryggingastofnun ekki samið við tannlækna á grundvelli heimilda samkvæmt fimmtu grein sjúkratryggingalaga samanber og tuttugustu greinar og því má gera ráð fyrir að greiðsluþátttaka ríkisins verði enn um sinn ákvörðuð í gjaldskrá heilbrigðisráðherra flutningsmaður leggur til að á meðan svo háttar verði greiðsluþátttaka sjúklings föst fjárhæð og taki mið af raunverulegu gjaldi sem tannlæknar innheimta fyrir þjónustu sína rétt þykir að minna á frétt í ríkisútvarpinu frá fjórtánda mars tvö þúsund og sjö með fyrirsögninni tannverndarstefna stjórnvalda í molum þar er haft eftir sigurjóni benediktssyni formanni tannlæknafélags íslands að stjórnvöld hafi brugðist í tannverndarmálum barna segir hann að tannheilsa barna fari eftir því hvort foreldrar þeirra hafi efni á því að senda þau til tannlæknis sem dæmi kosti tannskoðun þriggja ára barns hjá barnatannlækni um ellefu þúsund krónur en aðeins um þrjú þúsund krónur fáist endurgreiddar og því greiði foreldrar um átta þúsund krónur úr eigin vasa þann kostnað sé svo ekki hægt að telja með við umsókn um afsláttarkort vegna lækniskostnaðar annars staðar á norðurlöndum greiði stjórnvöld yfirleitt allan kostnað af tannvernd barna sigurjón segir að nýlegar rannsóknir heilbrigðisráðuneytisins bendi til þess að stefna íslenskra stjórnvalda hafi reynst illa nýlegar tölur benda til þess að fimmtungur barna og unglinga á aldrinum fjögurra til átján ára fari ekki til tannlæknis ekki liggja fyrir nákvæmar upplýsingar um kostnað við tannlækningar en lauslegt mat gerir ráð fyrir að heildarkostnaður að tannréttingum meðtöldum geti verið allt að sjö til átta milljarðar króna á ári hlutur ríkisins er um þrettán hundruð milljóna króna eða tæplega tuttugu prósent af heildarkostnaði ætla má verði frumvarpið að lögum að kostnaður nemi í fyrstunni um einum milljarði króna árlega en að fullu komið til framkvæmda nái frumvarpið til ríflega helmings kostnaðar þeirra sem í dag eru ekki sjúkratryggðir og að kostnaður verði þá þrjá til fjórir milljarðar króna

vissulega má velta því fyrir sér í ljósi þess hversu mjög efnahagsaðstæður hafa breyst frá því að frumvarpið var lagt fram í fyrsta sinn í fyrra hvort rétt sé að leggja fram frumvarp sem bætir útgjöldum við ríkissjóð og það

en að athuguðu máli fannst mér ekki rétt að breyta frumvarpinu eða seinka því að greiðsluþátttaka ríkissjóðs taki gildi vegna þess að ég tel að rökin fyrir því að málið taki gildi strax og ríkissjóður yfirtaki stærri hluta af þessum kostnaði en verið hefur vera líka fullgild við vitum að niðurstaðan er sú að mati tannlækna að sú stefna sem rekin hefur verið hefur reynst illa hún hefur leitt til mjög slæmrar tannheilsu borið saman við önnur norðurlönd sem hafa hagkerfi sem ég legg til að verði gengið í átt til í öðru lagi liggja fyrir vísbendingar um að nú þegar hafi efnahagskreppan haft þau áhrif almennt á samskipti fólks við heilbrigðiskerfið að býsna margir virðast draga það eða hætta jafnvel við að leita til heilbrigðiskerfisins ef það hefur í för með sér umtalsverð útgjöld fyrir einstaklinginn það held ég að sé mikið áhyggjuefni ef þær vísbendingar reynast réttar því að það mun að lokum

kemur alltaf fram vanrækslan á eftirliti og viðhaldi á líkamanum eins og hverjum öðrum hlut ég er því ekki viss um að rökin standi endilega með því

seinka breytingunni ég held jafnvel að rökin geti verið í þá veru að skynsamlegt sé nú vegna þess sem hugsanlega kann að gerast og vísbendingar eru um að ríkissjóður auki þátttöku sína í þessum kostnaði til að koma í veg fyrir að enn verr fari það gæti auk þess verið hluti af sáttmála sem gera þarf milli þjóðarinnar og þingsins um lífskjör á næstu árum að ríkið yfirtaki ákveðna kostnaðarhluti í ríkari mæli en verið hefur á móti kemur það sem virðist vera óumflýjanlegt að lífskjör munu skerðast kaupmáttur mun skerðast og fólk tekur á sig þyngri byrðar en það hefur borið hingað til ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og